Ta rezolucja jest dobrą rezolucją. My tam wspominamy to wszystko, co zawsze wspominamy, czyli utrzymanie sankcji ekonomicznych, wypuszczenie więźniów politycznych, zagwarantowanie elementarnych warunków do kooperacji politycznej, do prowadzenia działalności publicznej, do swobodnego życia społecznego.

Ale to, co się ważnego znalazło tutaj, to oprócz tego, co również od czasu do czasu wspominamy, a mianowicie wsparcie przez Unię Europejską wolnych mediów, bo tylko wolne media mogą zmienić świadomość Białorusinów, tak żeby w tych wolnych wyborach, które przyjdą wcześniej czy później, oni mogli wybrać rzeczywiście swobodnie, demokratycznie i zgodnie z własną wolą. To, co jest tutaj nowego i czego wagę warto podkreślić, to w przeciwieństwie do jednego z moich przedmówców ja uważam, że bardzo ważnym elementem jest właśnie to wezwanie do przeniesienia mistrzostw świata w hokeju na lodzie do innego kraju niż Białoruś.